2016. J'ai été très satisfait de constater que les amendements que j'ai proposés ont été pleinement intégrés dans le rapport.

Au contraire, il s'agit de deux faces d'une même pièce. Or, de nos jours, dans plusieurs parties du monde, il y a encore des politiques qui cherchent à nous convaincre que le communisme et le populisme de gauche peuvent fonctionner au profit des citoyens. C'est faux! En Chine, le destin de Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix, est un cas typique de la répression brutale exercée par les autorités contre les dissidents. Toujours en Chine, Lee Ming che, ardent défenseur des droits de l'homme, vient d'être condamné à cinq ans de prison.